Il est évident que l'argent de la BEI doit aller en priorité je le dis très clairement en direction des PME.